Señor presidente, la Unión nos aporta muchas cosas en casi todos los ámbitos de nuestra vida en seguridad, en bienestar, en defensa de nuestros derechos y libertades, pero también en nuestro día a día. Este acuerdo es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. La Unión es sinónimo de movilidad y, con este acuerdo, el roaming será historia.

Sinceramente, creo que la desaparición del roaming va a jugar un papel clave, un papel clave para el desarrollo de todo el ecosistema digital en Europa.